Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, è evidente che noi stiamo discutendo di una politica che già agisce oggi e anche con ingenti risorse. Tra Fondi strutturali programmati dalle singole regioni e dalle autorità nazionali stiamo intorno ai 100 miliardi di investimenti nella ricerca e nell'innovazione e 80 miliardi si concentrano su Orizzonte 2020. Quindi siamo di fronte a un pacchetto di risorse significative, ingenti, per rafforzare gli investimenti, nel rilancio di innovazione, soprattutto per le nostre imprese, per i nostri centri di ricerca, anche per le nostre start up, le nuove aziende, le nuove imprese, soprattutto giovanili. Il tema che stiamo discutendo oggi è qualcosa di concreto, su cui forse conviene fare anche un esame più attento nel corso dei prossimi mesi e dei prossimi anni, su come stanno interagendo questi due fondi e, contemporaneamente, scrivere anche una pagina sul futuro.